Madame la Présidente, nous nous réjouissons de l'occasion pour le Parlement européen de dire la façon dont il voit l'évolution du mécanisme européen de stabilité avec ce rapport intermédiaire, alors que manifestement, cette discussion est totalement bloquée au Conseil.

C'est la raison pour laquelle mon groupe pense que l'évolution de ce mécanisme européen de stabilité ne doit pas conduire à la création d'un Fonds monétaire européen.